fyrir tillögu til þingsályktunar um rannsókn á embættisfærslum og ákvörðunum íslenskra stjórnvalda og samskiptum þeirra við bresk og hollensk stjórnvöld vegna innstæðna í útibúum landsbanka íslands h f á evrópska efnahagssvæðinu virðulegi forseti fá mál eru nú betur þekkt hjá almenningi vegna þjóðaratkvæðagreiðslna og þeirra miklu deilna sem voru um þetta mál á sínum tíma af því tilefni að stærðar málsins flutti fyrrverandi háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson þetta mál tvisvar en það

þá leið að hefja rannsóknir á ýmsu málum ég vil nú af þessu tilefni virðulegi forseti jafn mikilvægt og ég tel nú að við förum þessa leið og komumst til botns í þessu máli vona ég virðulegi forseti ef þetta mál nær fram að ganga að við gerum það með þeim hætti eins og tíðkast í þeim löndum sem við berum okkur saman við

miður og hvað fór vel til þess að læra af því ég held virðulegi forseti að við höfum stigið ákveðin skref en þurfum aðeins að læra af þeim ég vil taka það skýrt fram að ég tel að það sé mjög mikilvægt að í meðförum þeirrar nefndar sem fer með þetta að þetta sé þannig frá því gengið að við séum ekki að kalla á meðal annars þau miklu ríkisútgjöld sem hafa komið fram út af rannsóknarnefndunum fram til þessa ég veit ekki virðulegi forseti hvort menn átta sig á því að ef við tökum saman kostnaðinn um rannsóknarnefndina um málefni íbúðalánasjóðs og sparisjóðanna er þetta komið upp í sjö hundruð og fimmtíu milljónir þessar tvær rannsóknarnefndir sjö hundruð og fimmtíu milljónir ástæðan fyrir því að þetta er svona hátt er fyrst og fremst vegna þess að við háttvirtir þingmenn höfum ekki unnið vinnuna okkar það hefur ekki verið skilgreint nógu vel hvert hlutverkið á að vera hvað er það sem menn eru að rannsaka og það er ekki skýrt hver ber fjárhagslega ábyrgð á vinnu viðkomandi rannsóknarnefnda það er eðlilegasta mál í heimi að menn rannsaki einstök mál og málefni tala nú ekki um mál af stærð eins og þessu en við eigum að gera það þannig að við séum ekki hér að kalla á mörg hundruð milljóna króna kostnað og jafnvel sitja uppi með skýrslur sem skila ekki miklu virðulegi forseti hafi einhvern tímann verið tilefni til þess að fara ofan í mál er það þetta að sem háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson lagði upp með hér á sínum tíma og flutti tvisvar sérstaklega í ljósi niðurstöðu efta dómstóls sem öllum er kunn það er meðfylgjandi af ástæðu settum við hér flutningsmenn tillögunnar greinargerðina sem var unnin á sínum tíma sem er mjög ítarleg og fullkomlega útilokað fyrir mig að fara í hér í þessari stuttu ræðu í ofanálag liggur fyrir gæti bók um icesave málið og ýmis önnur gögn fyrir utan það að allir þeir aðilar sem að þessu máli koma er auðvelt að ná í þá og fá þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að fá heildarmynd á þessu máli ég verð hins vegar

mér ég man sérstaklega eftir því þegar núverandi hæstvirtur forsætisráðherra þá háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson spurði þáverandi hæstvirtan fjármálaráðherra hvort eitthvað væri í gangi varðandi icesave málið hvort það væri hugsanlega verið að vinna að samningum eða eitthvað væri á leiðinni hæstvirtur þáverandi fjármálaráðherra kvað það af og frá tveimur dögum síðar er búið að skrifa undir þennan samning sem skuldbatt þjóðina eins og við þekkjum öll tveimur dögum seinna það er alveg með miklum ólíkindum ég man það líka virðulegur forseti þegar ég sat á sameiginlegum nefndarfundi hjá háttvirtri fjárlaganefnd og háttvirtri viðskiptanefnd sem þá hét þar sem við fengum kynningu á málinu þegar við spurði eðli málsins samkvæmt eftir því að fá að sjá samninginn sem átti að skuldbinda þjóðina eins og raun bar vitni var okkur sagt að við gætum ekki fengið að sjá hann við gætum ekki fengið að sjá hann þegar við gengum eftir því virðulegur forseti af hverju það væri hvort það gæti virkilega verið og við vildum eðli máls samkvæmt fá að sjá hann var okkur sagt að hugsanlega gæti ríkisendurskoðun fengið að sjá samninginn og túlka hann síðan ofan í háttvirta þingmenn reyndar fór það svo virðulegi forseti að fyrst fór samningurinn á internetið áður en háttvirtir þingmenn sem áttu að taka afstöðu til málsins fengu að sjá

en við verðum eðli málsins samkvæmt að komast til botns í því hvað var þarna á ferðinni fyrst og fremst og eingöngu til þess að læra af því ef einhverjir eru að velkjast í vafa um það hef ég ekki verið fylgjandi landsdómi og er það ekki nú virðulegi forseti þinginu ber að hafa eftirlitshlutverk þingi ber að fara yfir mál og skoða þau við eigum að skoða miklu smærri mál heldur en þessi það væri mjög sérstakt virðulegi forseti ef við værum að taka hér upp mál sem við viljum rannsaka og við erum búin að skipa hér sérstaka breyta þingskapalögum og koma hér með sérstaka nefnd til þess að framfylgja eftirlitshlutverki þingsins betur þá er ég að vísa til háttvirtrar nefndar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar það væri mjög sérstakt virðulegi forseti ef við tækjum þetta mál og mundum stinga því undir stól því fá mál eru stærri alveg sama hvaða mælikvarða við tökum í því sem háttvirt þing hefur þurft að taka afstöðu til á undanförnum árum ekki bara þingið það var þjóðin því þetta snerti auðvitað alla ég ætla ekki að vera með neina dóma hér virðulegi forseti um framgöngu eins eða neins í þessu ég tel hins vegar að það sé afskaplega skynsamlegt virðulegi forseti að við samþykkjum þetta mál setjum þetta í farveg en þó þannig svo ég ítreki það að við vinnum vinnuna okkar betur heldur en við höfum gert fram til þessa þegar við höfum sett rannsóknarnefndir af stað og sjáum ekki hér bakreikninga upp á hundruð milljóna fyrir ríkissjóð sem eru auðvitað peningar okkar allra skattgreiðenda